Hvala za besedo, spoštovane in spoštovani! Danes je bilo že večkrat povedano, da so človekove pravice temelj in osnova vsega. Zagotovljene so nam ravno zaradi tega tudi z ustavo. Nesporno o tem ni nobene debate in pri človekovih pravicah se pravzaprav vse začne. Veste, jaz prihajam v politiko iz enega precej drugačnega sveta, reče se mu pa gospodarstvo. In v gospodarstvu ni razprav, ni debatiranja, ni ur, dni, tednov, mesecev pogovorov o stvareh, ki so osnova, o stvareh, ki so ključne in to so vhodne informacije, katere imamo. Na podlagi teh informacij, izidov, rezultatov se vedno v gospodarstvu takoj ukrepa. In pred nami je informacija. To je to. Štiristo strani dolgo poročilo varuhinje človekovih pravic. To poročilo je bilanca stanja naše družbe, naše države, našega upravljanja, naše delovne uspešnosti. In kaj mi počnemo? Mi pa razpravljamo. Oprostite ampak, ljudje, ki te prenose gledajo in poslušajo, si verjetno v tem trenutku ne morejo misliti prav veliko dobrega, ker, kako naj bo nekdo, kateremu so kršene osnovne temeljne pravice, zadovoljen s tem, da poslanci, ki smo njegovi zastopniki v državnem zboru, ob štiristo straneh dolgem poročilu kršenja človekovih pravic, še vedno debatiramo. V gospodarstvu štejejo samo rezultati in nikoli in nikdar se jaz osebno ne bom zadovoljila s tem, da rezultatov ne bi bilo. Drage poslanke in poslanci, vlada, če želimo rezultate, moramo zavihati rokave. Takoj, ker v rokah imamo mehanizme, s katerimi lahko ljudem omogočimo veliko bolj dostojna življenja. Mi imamo v rokah te mehanizme. Spoštovanja varuhinja človekovih pravic je povzela: "Ljudje želijo živeti od dela in, kje sta poštenost in pravičnost?" In ob teh stavkih besedah bi nas pravzaprav moralo biti pošteno sram. Poleg vseh kršitev, ki jih poročilo navaja, je ena od največjih težav v tej državi povezana z dostojnim delom. S preštevilnimi kršitvami delovnopravne zakonodaje, ki državljanom odvzemajo njihovo osnovno dostojanstvo, zato, da mene in tudi vas naslednje leto ali pa čez štiri leta ali pa čez deset, petnajst let, ponovno ne bo globoko sram ob prebiranju poročila varuha človekovih pravic, vas vse pozivam, da ukrepamo takoj. In ni nam bo tole poročilo osnova za naš poslovni načrt, če mu lahko tako rečemo. Lotimo se že enkrat sodnih zaostankov delovnopravne zakonodaje, ki bo učinkovito ščitila vse, tako delavca kot delodajalca. Sankcionirajmo kršitelje hitro in učinkovito in naj bo to za zgled tistim drugim lumpom, ki bi jim takšne stvari mogoče prihajale na pamet. Uredimo že enkrat te državne informacijske sisteme, da ne bomo potrebovali stotin inšpektorjev zaradi tega, ker bi mnoge postopke in preverbe pravzaprav lahko zgenerirali že zdavnaj popolnoma avtomatizirano, smo v letu dva tisoč osemnajst, in še in še. Vse nam piše v letnem poročilu. Pravzaprav je dovolj, če preletimo samo kazalo. Bodimo praktični, bodimo hitri, bodimo učinkoviti. Vse to so lastnosti, ki so v gospodarstvu najbolj čislane. Če se nam res gre za dobrobit državljanov, bomo pri vseh teh vprašanjih vsi stopili skupaj in to brez populističnih eskapad. Zaradi tega, ker so najmanj degutantne, če ne popolnoma nekoristne za državljane. In zato vas lepo prosim, začnimo že enkrat malo manj debatirati. To je nekaj, kar me po dveh mesecih tu dejansko najbolj žuli. Razumem, da je to mehanizem, ki ščiti demokracijo, ampak hkrati ga mi ne smemo zlorabljati. Ni treba prijavljenega časa vedno porabiti popolnoma do konca, če smo že zdavnaj vse povedali, ker tudi to je vrlina dobrega retorika. Dajmo raje ta dragoceni čas porabiti za dejansko delo, če pa že debatiramo, se moramo pa predvsem mi poslanci zavedati v luči včerajšnje razprave, da se etika javne besede začne tukaj pri nas. Slovenci nas opazujejo, Slovenci nas vidijo, Slovenci nas poslušajo, nas tudi zelo dobro slišijo in tole, kar je tukaj noter, oni občutijo na svoji lastni koži. Ob koncu bi se pa rada res iskreno zahvalila izjemnemu delu gospe Vlaste Nussdorfer. Menim, da ste s svojim naslednikom letvico postavili res izjemno visoko in prav je tako in postavimo si jo še mi. Hvala lepa.